Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo possibile accordo tra l'Unione europea e la Cina è sicuramente una questione molto importante, anche perché è una linea discriminante, nel senso che da qui si potrà effettivamente vedere se l'Europa e l'Unione europea serve a qualcosa oppure no. Sappiamo quante difficoltà hanno avuto i nostri mercati e le nostre aziende con la contraffazione da parte della Cina e sappiamo anche che quindi in quest'accordo l'Unione europea non deve ovviamente essere arrendevole, ma deve impegnarsi al massimo per fare in modo che la Cina venga messa davanti alle proprie responsabilità.

Non vorrei che magari fosse un accordo per cui le nostre aziende siano facilitate ad andare in Cina, chiudendo gli stabilimenti qui e creando maggior disoccupazione!